Monsieur le Président, Chers collègues, moi, je suis élu en France pour défendre les intérêts des Français.

Et aujourd'hui, les peuples européens aspirent à la protection de leur identité, de leur souveraineté, à la protection de la démocratie.